Elhangzott egy felszólalásban, hogy itt vagyunk mi, akik úgyis majd nyomtatott könyvet veszünk a kezünkbe. De ami utat most megnyitunk, az jövő nemzedékek számára is egy olyan lehetőség vagy ártalom lesz, amivel nekünk természetesen törődnünk kell. Tehát itt nem az a fő kérdés csak, ahogy elhangzott, hogy ez kihat az európai kulturális iparágra. Nem, egy ilyen döntés kihat Európa kultúrájára. Tehát rendkívüli veszélye van annak, hogy egy vállalkozás lesz a birtokosa a világ kulturális örökségének vagy a jövőbe nézve majd a kulturális jelenének.